Europa ist ein rohstoffarmer Kontinent. Der einzige Rohstoff, den wir haben, sind unsere Ideen für neue Produkte und für neue Dienstleistungen. Ich habe deshalb unbedingt für diesen Bericht Horizont 2020 gestimmt. Wir brauchen neue Entwicklungen und haben schon einige verpasst. Die Informationstechnologie ist in Amerika konzentriert, andere Bereiche wie Biotechnologie sind auch aus Europa abgewandert. Ich glaube, mit Horizont 2020 gibt es eine Chance, von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung von Produkten ein Förderprogramm aufzustellen. Viele Universitäten in Europa profitieren davon. Wir müssen diese Milliarden jetzt produktiv einsetzen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben und natürlich auch unseren Sozialstaat finanzieren können.